Monsieur le Président, dans le débat que nous avons eu ce matin, il n'y a pas eu le début d'une autocritique sur les effets des politiques d'austérité qui ont été imposées aux peuples. Or, il n'y a pas d'issue pour la construction européenne sans un nouveau projet social. On a beaucoup parlé de démocratie, mais je crois que la combinaison d'un président unique de la Commission et du Conseil on ne sait pas par qui il serait désigné d'ailleurs et la transformation du pacte de stabilité en fonds monétaire européen quand on sait la fonction du Fonds monétaire international sont très inquiétantes, puisqu'on va assister à la fois à la centralisation des pouvoirs et à une plus grande surveillance du budget des États, donc à un renforcement de cette même austérité.